Pane předsedající, velice děkuji kolegovi Schwabovi za skvělou práci a za podporu mých návrhů. To, že spotřebitelé získají právo za určitých podmínek na dodání zboží a služeb objednaných přes internet do každé členské země, je významnou změnou v on line obchodu. Třetina prodejců odmítá dodat zboží přeshraničně, zejména do nových členských států. Věřím, že i Rada přijme naše kompromisní znění včetně mých návrhů, pokud jde o povinnost uvádět interoperabilitu počítačového vybavení a elektroniky, čitelnost smluvních podmínek, práva spotřebitelů při organizovaných prodejních zájezdech či možnost pro členské státy rozšířit práva spotřebitelů včetně záruky i na neziskové organizace a drobné živnostníky. Význam této směrnice je jasný. Evropský spotřebitel vybavený jasnými právy je nejlepším katalyzátorem fairového vnitřního obchodu v Evropské unii.